virðulegi forseti það ríkir gleði í mörgum annars döprum hjörtum í dag út af úrskurði hæstaréttar um að kosning til stjórnlagaþings skuli vera ógild ég vona að það sé sönn innri gleði yfir framgangi lýðræðisins en ekki þórðargleði yfir því að þjóðin sjálf fái ekki að ráða sínum eigin málum að þjóðin sjálf fái ekki að ákvarða um hluti eins og eignarrétt á auðlindum og öðru slíku þetta er klúður með lagakrókum hefur tekist að leggja stein í götu stjórnlagaþingsins hæstiréttur hefur kveðið upp úrskurð eða ályktarorð sem eru stutt og ættu að vera hverjum manni auðskilin þau eru svona ályktarorð með leyfi forseta kosning til stjórnlagaþings tuttugasta og sjöunda nóvember tvö þúsund og tíu er ógild svo mörg voru þau orð hæstiréttur hefur úrskurðað þessa kosningu ógilda hugsjónin um stjórnlagaþing er í fullu gildi hæstiréttur hefur ekkert með þá hugsjón að gera ákvörðun alþingis að efna til stjórnlagaþings er í fullu gildi hæstiréttur hefur ekkert með þá ákvörðun að gera það er kosningin sem er ógild ekkert annað úr því ekki var staðið rétt að verki þarna endurtökum við bara kosninguna og stöndum óaðfinnanlega að verki nýjar fimm hundruð milljónir lýðræðið kostar peninga það væri miklu auðveldara að hafa hér einræðisherra eða einn flokk sem öllu réði eða gera hlutina rétt í upphafi lýðræðið er tímafrekt og veldur deilum það er ýmislegt sagt á þingpöllunum sem maður kann ekki að taka undir forseti biður gesti á þingpöllunum að hafa hljóð lýðræðið kostar peninga það er hægt að sjá eftir þeim peningum sem fara í

það væri hægt að loka öllu þessu og stjórna þessu bara til dæmis af einum flokki sem gæti þá haft kannski einhverja pólitíska hækju sér við hlið en þjóðin á heimtingu á betra stjórnarfari hún á heimtingu á því að hennar vilji sé virtur til þess var þetta stjórnlagaþing hugsað ég ætla að minna þingheim á það sem þeir sem styst minnið hérna hafa virðast hafa gleymt fullkomlega það er að hér átti sér stað sögulegur atburður sem gengur undir nafninu búsáhaldabylting og ein helsta krafa sem sett var fram í þessari byltingu var að þjóðin sjálf fengi að setja sér stjórnlög ég bið fólk að hafa þetta í huga þeir sem gleðjast í litlu í hjarta sínu í dag yfir þessum steini sem lagður hefur verið í götu lýðræðis á íslandi þeim steini verður velt úr vegi af öflum sem eru miklu voldugri heldur en allri stjórnmálaflokkar landsins til samans við munum halda stjórnlagaþing og hafi einhverjir hérna áhyggjur af því að ekki verði lög fram ný lög um stjórnlagaþing þeir geta sofnað rólegir strax í kvöld í þeirri öruggu vissu að slík lög verða lögð fram og þjóðin verður spurð álits og látin hafa síðasta orðið um framtíð sína og örlög